Notre débat ne fera que nuire à la crédibilité de l'Union européenne comme acteur dans le processus de paix. Mais si on en discute, il faut aussi admettre que l'effondrement de l'État syrien a créé une situation encore plus volatile autour du plateau du Golan.